Pero uno de los problemas es la no asunción del pecado original, el no entender que la crisis en Libia no es un fenómeno natural, sino que es fruto de una gestión nefasta tras una intervención criminal de la OTAN. El resultado un Estado fallido donde reina el caos. De un país donante en África a un país cuya población necesita ayuda humanitaria de un país seguro a un laberinto donde se asientan los grupos terroristas que se expanden por todo el Sahel. Nos oponemos totalmente a la misión EUBAM, que supone armar a una pandilla de piratas y criminales para impedir la llegada de refugiados a Europa. El enfoque securitario no solucionará nada mientras no abordemos los problemas políticos, sociales y regionales que propició la intervención occidental que destruyó al Estado libio.